Doamnă președintă, într o societate tot mai globalizată asigurarea unui acces egal la o educație de înaltă calitate pentru toți membrii societății este esențială pentru reducerea excluziunii sociale. Uniunea și statele membre trebuie să își întărească cooperarea pentru a pune în aplicare programe, proiecte și activități de sprijin în favoarea comunităților marginalizate pentru a facilita educația preșcolară, noi oportunități pentru alte forme de educație și pentru învățarea pe tot parcursul vieții, având în vedere modificările continue din diverse sectoare și creșterea procentului instrumentelor online. Este esențială totodată capacitarea femeilor și a fetelor din comunitățile marginalizate pentru o formare profesională adecvată, iar aici mă refer inclusiv la fetele și femeile de origine romă.